Problema persoanelor fără adăpost s a acutizat și diversificat în ultima perioadă, ca urmare a crizei economice.

Lipsa unei politici europene privind integrarea socială a acestei categorii aduce atingere drepturilor fundamentale ale omului. Sprijin ideea adoptării unei strategii privind îmbunătățirea situației persoanelor fără adăpost.

Atenționez că excluziunea generează discriminare bazată pe motive de apartenență socială. Ea poate avea un impact puternic asupra integrității fizice și psihice a persoanelor afectate. Consider necesară alocarea la nivelul UE a unor fonduri structurale, care ar ajuta la soluționarea acestei probleme.